Poštovana predsjedavajuća, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, upravljanje Vijećem Europske unije svakako je vrlo izazovno razdoblje za najmlađu državu članicu Europske unije. Iz tog razloga želim da to predsjedanje bude uspješno i korisno i nemojte dozvoliti da bude zapamćeno samo po tome što je jedna država članica napustila Europsku uniju, već idemo svi zajedno raditi na tome da osiguramo europsku perspektivu našim susjedima. Osim toga, mislim da je to idealno vrijeme za nove ideje, za nove iskorake. Mislim da u svemu što danas ovdje čujemo fali riječ obrazovanje koja je, nažalost, podzastupljena. Naime, nakon bolonjske deklaracije treba nam hitno novi iskorak prema srednjoškolskom obrazovanju. Zato predlažem i konkretno nudim proširenje bolonjskog procesa na srednje škole kako bi onda imali i usklađenije i konkurentnije znanje naših srednjoškolaca. To oni u svakom slučaju i zaslužuju i s pravom očekuju.